virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fjörutíu og sex tvö þúsund og fimm um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir en frumvarpið felur að mestu í sér innleiðingu á e e s tilskipun meginþættir frumvarpsins eru virðulegur m forseti tvenns konar annars vegar felur það í sér að skuldakröfur verði nú innleiddar sem löglegt tryggingarform og hins vegar þrengri skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur breytingarnar felast í innleiðingu á efni tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins frá sjötta maí tvö þúsund og níu en með þeirri tilskipun var skapað samræmt lagaumhverfi fyrir notkun fjárhagslegra tryggingarráðstafana yfir landamæri þá voru flest formskilyrði sem venjulega fylgdu tryggingarráðstöfunum afnumin markmiðið var að stuðla að opnari og hagkvæmari fjármagnsmörkuðum og stöðugleika fjármálakerfisins og efla þannig frelsi í þjónustu og fjármagnsflutningum á sameiginlega markaðnum fyrir fjármálaþjónustu fjárhagslegar tryggingarráðstafanir felast í tvíhliða samningum um veðsetningu eða framsal verðbréfa eða reiðufjár til tryggingar fjárhagslegum skuldbindingum gert er ráð fyrir því í þessu frumvarpi að aðilar að slíkum samningum séu einkum stofnanir á fjármálamarkaði sú breyting sem gerð var með fyrrnefndri tilskipun sem ég nefndi hér á undan frá árinu tvö þúsund og níu er fyrst og fremst sú að tryggingarráðstafanir samkvæmt tilskipuninni ná nú einnig yfir svokallaðar skuldakröfur í tilskipuninni er skuldakrafa skilgreind sem peningakrafa á grundvelli samnings þar sem lánastofnun veitir fyrirgreiðslu í formi láns talið er að notkun á skuldakröfum muni fjölga tiltækum tryggingum og að meiri samhæfing á þessu sviði muni leiða til jafnari samkeppnisskilyrða lánastofnana í öllum aðildarríkjum jafnframt er tekið fram í aðfaraorðum tilskipunarinnar að neytendur og lánþegar mundu hagnast á því að notkun skuldakrafna yrði auðvelduð þar sem það gæti að lokum leitt til meiri samkeppni og greiðari aðgangs að lánsfé með frumvarpinu er þannig virðulegur forseti eins og fyrr segir einnig lagt til að skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur verði breytt til samræmis við umrædda tilskipun í núgildandi lögum er vísað til skilgreiningar eldri laga um verðbréfaviðskipti en þau voru felld úr gildi árið tvö þúsund og sjö með nýjum lögum um verðbréfaviðskipti og skilgreiningu á fjármálagerningi og um leið breytt umtalsvert því er lagt til að skilgreining tilskipunar e e s verði tekin upp í lögin og færð þannig til samræmis við margumrædda tilskipun með þessari breytingu verður skilgreiningin þrengri en í gildandi lögum en mestu skiptir að afleiður verða þá ekki sérstaklega tilgreindar sem fjármálagerningar þá er lagt til að skilgreiningar á samningi um framsal eignarréttinda yfir fjárhagslegri tryggingu og samningi um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu verði víkkaðar út til samræmis við efni tilskipunarinnar þar sem frumvarpið leggur til að skuldakröfur bætist við sem tryggingarráðstafanir samkvæmt lögum þarf að skilgreina skuldakröfur og bæta þeim við sem andlagi fjárhagslegra trygginga auk þess sem auka þarf við ákvæðið um fullnustuaðferðir svo að þær taki einnig til skuldakrafna virðulegur forseti með breytingartilskipuninni er aðildarríkjum veitt heimild til þess að takmarka skilgreininguna á skuldakröfum og undanþiggja tilteknar skuldakröfur lagt er til að nýta þessa heimild og undanþiggja neytendalán sem skuldakröfur samkvæmt lögum um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir að undanskildum fasteignalánum og lánum að fjárhæð undir tvö hundruð evrum og yfir sjötíu og fimm þúsund evrum eins og kemur fram virðulegur forseti liggur hér einnig frammi og fylgir frumvarpinu umsögn um frumvarpið frá fjármála og efnahagsráðuneyti þar sem kemur fram að þetta frumvarp eða lögfesting þess muni ekki hafa í för með sér nein aukin útgjöld fyrir ríkissjóð en til upplýsingar var einnig við gerð frumvarpsins haft samráð við seðlabanka íslands samtök fjármálafyrirtækja þáverandi efnahags og viðskiptaráðuneyti og fjármálaeftirlitið og tekið tillit til þeirra athugasemda sem frá þessum aðilum bárust virðulegur forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu efnum þessa frumvarps legg til að að lokinni þessari umræðu verði því vísað til háttvirtrar allsherjar og